Paní předsedající, já chci podpořit iniciativu svých kolegů z daného výboru. Také se domnívám, že by nařízení mělo být přezkoumáno a některé věci, na které kolegové tady upozorňují, by měly být odstraněny. Byla tady debata o definici evropské politické strany, která může být zneužívána. Byla tady debata o tom, jestli jeden poslanec může být členem více politických stran. To jsou praktické problémy, které se nyní ukazují, a i když nařízení platí poměrně krátkou dobu, tak bychom neměli vyčkávat a tyto problémy nechávat být, protože pravidla, která upravují financování politických stran, musí být transparentní, spravedlivá a jejich kvalita pak odráží kvalitu politického systému. Mám však jednu určitou výhradu nebo jednu určitou obavu, která zde byla zmiňována, a to je otázka svobody projevu. V těch návrzích, které mají být zkoumány, je otázka zpřísnění kontroly toho, jak evropské politické strany dodržují základní hodnoty EU.

Myslím si, že mají dostávat peníze z evropského rozpočtu v rámci debaty, která i zde na půdě Parlamentu permanentně probíhá u jednotlivých návrhů o míře integrace v rámci EU. Ale ty politické strany, které popírají hodnoty demokracie, hodnoty lidských práv, základní univerzální hodnoty, na kterých stojí evropská civilizace, ne pouze EU, tak tyto strany by, podle mého názoru, peníze z rozpočtu EU neměly dostávat.

V případě, že někdo peníze nedostává, stále si myslím, že by to odmítnutí peněz mělo být přezkoumáno nezávislou soudní mocí tak, aby nedocházelo k politickému zneužívání a k tomu, že političtí konkurenti někomu odebírají peníze.